Wszyscy zgadzamy się, że wolność wypowiedzi i opinii to podstawowe prawa człowieka. Niemniej moim zdaniem sprawozdanie o tym traktujące jest za długie, zawiera zbędne elementy i ma źle rozłożone akcenty. Odwołuje się na przykład do konwencji stambulskiej, do której nie przystąpiła aż jedna trzecia krajów członkowskich Unii Europejskiej, o czym czytamy w opinii mniejszości. W tekście brak jest potępienia szerzenia w mediach poglądów totalitarnych, szczególnie komunizmu. Nie dostrzega się, że w mediach, zwłaszcza krajów Europy Środkowo Wschodniej, wystąpiła światopoglądowa asymetria.

W Polsce nadaje jedyna ogólnopolska telewizja katolicka Trwam i Radio Maryja, które są permanentnie atakowane. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to krytyka, lecz nagonka z użyciem fake newsów czy też oczerniania, o czym mówiła pani sprawozdawczyni. Szczególnie na ich założyciela ze strony liberalnych mediów wychodzących w Polsce, ale z kapitałem zagranicznym. Wielu zaniepokojonych polskich obywateli pisze w tej sprawie skargi do Ministerstwa Sprawiedliwości, prosząc o interwencję.